Dankwoorden aan de schaduwrapporteurs, aan de Commissie en ook aan het Cypriotisch Voorzitterschap voor het sluiten van deze deal in de eerste lezing. Dat was niet mogelijk geweest als niet iedereen daar zo zijn best voor had gedaan.

2050. Maar de veranderingen zullen morgen en overmorgen al moeten gebeuren om dat in 2050 te bereiken.

Ik kijk erg uit naar die voorstellen.

Het belangrijkste punt, of in ieder geval het punt dat de meeste aandacht kreeg tijdens de onderhandelingen, betrof de rapportageverplichtingen over financiën. Wat dat betreft wil ik vooral naar twee lidstaten wijzen die ongelooflijk moeilijk deden in die onderhandelingen, terwijl ze naar buiten toe altijd veel goede sier maken met hoe groen ze zijn. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, maar ook Duitsland. Dat punt is toch wel heel duidelijk in de Raad, dat zelfs de rapportageverplichting over 'hoeveel geld geven wij aan klimaatsteun', zelfs die rapportageverplichting een groot, groot probleem was voor lidstaten als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dus elke keer maken ze goede sier met hoe groen zij de economie willen, maar zodra het concreet wordt en gaat over 'hoeveel steun geven wij aan ontwikkelingslanden', dan zijn met name het Verenigd Koninkrijk en Duitsland die zeer dwars gaan liggen, alleen maar omdat ze niet willen dat de EU iets gaat doen met financiën. Laat me heel duidelijk zijn. Dit verslag gaat helemaal niet over bevoegdheden van lidstaten die naar Europa gaan of over financiën. Het enige wat hier gevraagd wordt is 'rapporteer hoeveel geld jullie elk jaar geven aan ontwikkelingslanden'. En iedereen die naar de internationale klimaatonderhandelingen gaat, weet hoe belangrijk dit voor ontwikkelingslanden is. Wat doet de EU voor klimaatsteun? Elk jaar weer is dat een groot gevecht. En elk jaar weer kan de EU, als EU zijnde, niet duidelijk maken hoeveel geld wij geven. Elke lidstaat wil voor zichzelf duidelijk maken hoeveel geld ze geven. Zoals afgelopen keer in Doha Zweden gaf een beetje, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk. Maar we konden niet bij elkaar optellen, omdat iedereen verschillende regels en rekenmethoden gebruikt, en daardoor konden wij als EU niet duidelijk laten zien hoeveel geld wij aan ontwikkelingslanden geven. En dat is elk jaar een probleem voor de internationale onderhandelingen.

Ik zou dus graag willen zeggen aan die lidstaten 'Ja, wat jullie thuis doen aan vergroening is belangrijk, maar zorg er ook voor dat de EU als EU grote stappen kan maken, internationaal. Bij dit verslag ging het alleen maar over het rapporteren van die stappen. Als dat dan moeilijk is, hebben we nog een lange weg te gaan en dat is helaas toch een conclusie van dit verslag. We zetten weer een stap verder, we hebben weer wat binnengehaald, maar we hebben nog een lange weg te gaan op weg naar die echte groene economie. De rapportageverplichtingen zijn